Gospodine predsjedniče, donošenje novog akcijskog eHealth plana u konačnici će proizvesti nedvojbene ekonomske i organizacijske koristi, no informatizacija zdravstva može možda imati najveći doprinos u uključenosti pacijenta u proces liječenja i prevenciju. Ipak, valja upozoriti kako veća protočnost informacija može dovesti do ugroženosti povjerljivosti odnosa između liječnika i pacijenta i to se nikako ne smije dogoditi. Dio kolega iz Odbora za javno zdravstvo, među kojima sam i ja, ukazao je na to da se veća pozornost mora posvetiti reguliranju brojnih medicinskih mobilnih aplikacija. Smatram da se radi o sivom području u kojem još nema ujednačene prakse, a potencijalne koristi i štete mogu biti velike. Iz tog razloga pozdravljam uključenje naših amandmana u ovaj dokument i nadam se da će Komisija što prije otvoriti široku raspravu o mobilnim zdravstvenim aplikacijama.